Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, man muss es auf den Punkt bringen Wir brauchen weder heute noch morgen irgendeine neue Regelung für eine temporäre oder andere Wiedereinführung der Grenzkontrollen. Wir müssen doch begreifen, dass Freizügigkeit und das ist doch die Botschaft der Europäischen Union ein Gut ist, mit dem man nicht einfach willkürlich verfahren kann, willkürlich umgehen kann! Sie ist ein Bürgerrecht, das man nicht einfach relativieren kann! Und wissen Sie, was mich ehrlich gesagt aufregt Es wird ganz viel von Solidarität gesprochen. Wer redet denn von Solidarität mit den Ländern in Afrika, die jetzt Hunderttausende Flüchtlinge aufnehmen müssen und aufnehmen ohne große Debatte?

Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will überhaupt nicht über irgendwelche Änderungen von Schengen, von irgendwelchen Regularien sprechen, sondern darüber, wie wir endlich sinnvoll mit Migration umgehen.

Darum muss es gehen in Europa und das muss überall in Europa gelten.